Wir haben die Debatte hier vier Wochen verschoben, hoffend, dass sich inzwischen etwas Positives im Lande ereignet.

Es gibt keine funktionsfähige Regierung in der Föderation. Deren Präsident sitzt in Haft, und er kann noch nicht einmal seine Aufgaben abgeben an einen anderen, weil der Vertrag von Dayton der Konstitution von Dayton dies nicht einmal erlaubt.

Das Problem ist nur, dass sie offensichtlich nicht wollen, dass man ihnen hilft. Das hat mich veranlasst, einen Änderungsantrag einzubringen, der für die Politiker ein Alarmsignal sein soll. Ich weiß, dass viele in diesem Haus mir nicht folgen werden. Aber ich fühle mich den Menschen in Bosnien und Herzegowina verpflichtet und sehe kein anderes Instrument, um den Politikern den Ernst der Lage verursacht durch ihre Untätigkeit vor Augen zu führen.

Wir können auch unseren Mitbürgern zuhause nicht mehr lange erklären, dass wir Gelder nach Bosnien und Herzegowina transferieren wie Sie es auch gesagt haben dass wir uns dort so stark engagieren und die Politiker dort unten uns alle an der Nase herumführen und uns eine lange Nase machen. Ich bin sehr traurig, dass ich zu dem Mittel dieses Antrags greifen muss, denn ich fühle mich den Menschen in Bosnien und Herzegowina seit 23 Jahren eng verbunden. Ich wünschte, das Land würde gut regiert, damit die Menschen einen Arbeitsplatz haben, damit die Kinder eine Zukunft haben und alle Vertriebenen zurückkehren können.